Cela n'a pas été un travail solitaire ou personnel, c'est un travail collectif.

Je n'en ai jamais fait et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Nous écoutons tout le monde, nous répondons à tout le monde, nous dialoguons avec tout le monde et nous continuerons. Il reste, comme l'a dit Gabriele Zimmer, le moment de la ratification et, dans les mois qui viennent, il faut préparer la future négociation dont nous avons besoin, sur d'autres bases juridiques d'ailleurs, pour le partenariat avec le Royaume Uni.

Il engage l'avenir du Royaume Uni. Je le dis avec le respect évoqué tout à l'heure pour le temps du débat démocratique au Royaume Uni, que nous respectons.

J'ai pour ce pays définitivement du respect et c'est pourquoi je souhaite que le plus tôt possible nous puissions travailler à un vrai partenariat sans précédent par l'étendue des sujets de coopération pour consolider notre alliance au delà de ce que nous faisons déjà pour beaucoup de pays dans l'Alliance atlantique évidemment ou bilatéralement pour renforcer notre partenariat dans un autre cadre et pour

J'ai travaillé tout au long de cette année et demie avec le gouvernement de Theresa May et selon ce qu'elle disait accepter ou ne pas accepter. Comment voulez vous que je fasse autrement? Nous avons négocié avec le gouvernement de Londres, qui a exprimé la volonté de quitter l'Union européenne à la suite du référendum, ensuite de quitter le marché unique, parce que vous ne voulez plus respecter le cadre réglementaire, parce que vous ne voulez plus respecter la liberté de circulation des personnes, parce que vous ne voulez plus reconnaître le rôle de la Cour de justice et que vous ne voulez plus payer.

Mais vous devez respecter notre détermination à préserver les fondations de l'Union européenne et notamment ce marché unique. J'ai eu l'honneur d'en être le commissaire pendant cinq ans.

Vous avez eu un très grand degré d'influence dans sa construction et dans son évolution, mais vous le quittez parce que vous ne voulez plus respecter ces quatre libertés qui sont indivisibles.

Voilà ce que je voulais dire. Cette négociation est une négociation parce que vous quittez l'Union européenne.

C'est une négociation évidemment négative, sans valeur ajoutée. Voilà pourquoi nous avons ce sentiment de gravité, ce qui n'interdit pas la lucidité de notre côté aussi pour tirer les leçons de ce Brexit.